qui marqueront à jamais leur vie et la mémoire des générations futures, je n'étais pas fier de l'Europe. J'ai pensé à un certain nombre de dirigeants de nos États, à tous ceux qui portent devant l'Histoire la responsabilité de leur manque de courage politique, des occasions manquées, de leur absence de vision. Je me suis posé la question jusqu'à quelles extrémités les dirigeants israéliens doivent ils pousser leur inhumanité à l'égard des Palestiniens et leur mépris du droit et des valeurs les plus essentielles pour que les responsables politiques européens osent lever plus que le petit doigt

Que ceux qui se disent amis d'Israël pour justifier l'impunité et faire preuve d'une complaisance sans limites à l'égard de son actuelle classe dirigeante méditent ces paroles du grand écrivain israélien David Grossmann, que je veux citer À l'heure où Israël est gagné par la surenchère nationaliste, nous ferions bien de garder à l'esprit que la dernière opération militaire à Gaza n'est, somme toute, qu'une nouvelle étape sur une route de feu, de violence et de haine.

Ou bien qu'ils s'interrogent avec Shlomo Sand, historien israélien de renom, que je cite également Nous avons semé la désolation. Nous avons fait la preuve que nous n'avons aucune retenue morale.

Et il poursuit Israël pousse les Palestiniens au désespoir. Depuis vingt ans, Arafat et l'Autorité palestinienne ont reconnu l'État d'Israël sans rien avoir gagné en échange. Israël a refusé l'offre de la Ligue arabe de 2002, chers collègues!

Cela fait sept ans qu'il existe! Qu'a fait l'Europe pour se saisir de cette occasion?

D'où une question, Monsieur le Haut représentant, puisque vous n'avez rien dit au sujet du droit international. Quelles pressions l'Union est elle prête à exercer sur Israël en ce qui concerne tant Gaza que la Cisjordanie, y compris Jérusalem, pour rappeler à ses dirigeants actuels et futurs que l'appartenance à la communauté internationale en général, et le partenariat privilégié avec l'Union européenne en particulier, ont un prix, qu'ils ne s'accommodent ni de l'occupation militaire, ni des crimes de guerre, ni d'une politique qui pousse chaque jour un peu plus au divorce entre l'Europe et le monde arabo musulman? Je voudrais ne pas avoir, comme Européen, à reporter l'espoir d'un changement de politique au Proche Orient sur le seul locataire de la Maison blanche.